A tárgyalt javaslat, a Belső Piaci Harmonizációs Hivatalt bízza meg a hamisítás és szerzői jogi kalózkodás európai megfigyelőközpontjának üzemeltetésével. Úgy vélem, az elképzelés nagyon gyakorlatias megközelítésű, és pont ezért életképes. A hivatal rendelkezik azzal az infrastrukturális és szakmai háttérrel, amely segítségével a megfigyelőközpontra bízott új feladatokat hatékonyan hajthatja végre. A megfigyelőközpont megnevezését a jelentés a szellemi tulajdonhoz fűződő jogsértésekkel foglalkozó európai megfigyelőközpontra változtatta. Az új név tükrözi azt az átfogó és koordináló feladatkört, amellyel a központot felruházták. Köztudott, hogy a hamisítás jelentős károkat okoz nemcsak a belső piac, a nemzetgazdaságok, hanem közvetlenül az uniós polgárok számára is. Éppen ezért indokolt a jogérvényesítő stratégiák közös kialakítása, továbbá a tagállami legjobb gyakorlatok rendszeres megosztása. Ennek lesz mostantól platformja a megfigyelőközpont. A szakbizottsági jelentés egy kiegyensúlyozott dokumentum. Kollégáimmal együtt törekedtünk arra, hogy a rendelet szövege figyelembe vegye a megfigyelőközpont hatékony működésének összes szempontját. Nem véletlenül említi a szöveg a kis és középvállalkozások különös helyzetét vagy a kulturális és kreatív iparágak képviseletét. Hasonlóképpen fontosnak tartottuk a nemzeti hatóságok, a magánszektor és az uniós intézmények közti hatékony kapcsolattartást. Ahhoz, hogy a termékhamisítás negatív hatásai a polgárok számára is láthatóvá váljanak, a megfigyelőközpontnak elegendő információval kell ellátnia Európa szerte partnereit. Ugyanez érvényes a tagállamokra a központ irányába. A jogok tiszteletben tartása és a jogérvényesítés egyszerűbbé válhat, ha ismertté tesszük a jogsértések okozta társadalmi és gazdasági károkat. Méltán bízhatunk abban, hogy egy jó struktúrájú és megfelelő jogi háttérrel rendelkező megfigyelőközpont eredményesen végzi majd munkáját.